sem hér kemur til umræðu er tekið af skarið um það að sú tilraun sem gerð var á sínum tíma með lagasetningu héðan frá alþingi til að leysa úr svona málum mistókst við hjá sjálfstæðisflokknum höfum talað fyrir því að þessi lög lögin sem reyndi á í dómnum

og að þau hefðu beinlínis leitt til þess að menn hefðu þurft að höfða mál til að

verið hafnað hér af stjórnarmeirihlutanum að mál sem snertu uppgjör vegna lánssamninga fengju flýtimeðferð í dómskerfinu því var líka hafnað það var sagt að það væri óþarfi og nú sitja menn uppi með óvissuna af því hvernig eigi að túlka málið við fengum núna langan fyrirlestur frá hæstvirtum efnahags og viðskiptaráðherra um hvernig dómurinn hefði fallið í gær og hversu mörg álitamál væru uppi og hvert fordæmisgildið væri og svo framvegis við stöndum sem sagt frammi fyrir þessu núna þremur árum eftir að ríkisstjórnin tók við að fjöldi mála sem varðar skuldauppgjör við heimilin er í óvissu það er staðan það er niðurstaðan af tilraunum ríkisstjórnarinnar til að höggva á hnútinn í þessum málum þess vegna er þetta alvarlegt mál menn geta ekki skotið sér undan því að horfast í augu við það að með lögunum sem ekki stóðust í hæstarétti í gær þau stóðust ekki mistókst tilraun til að leysa úr svona málum hér er sagt af hæstvirtum efnahags og viðskiptaráðherra að það hafi aldrei staðið til að taka betri rétt af lántakendum ef menn lesa hins vegar greinargerðina með frumvarpinu sem lagt var fram á sínum tíma sér maður ítrekað tilraun til þess að réttlæta það inngrip sem lögin fólu í sér þannig er til dæmis í greinargerðinni farið yfir það að löggjafinn hafi bærni til þess að ákveða fyrirkomulag þessara hluta aftur í tímann það eru raktir dómar í greinargerðinni bæði frá noregi og frá íslandi um að það hafi í fortíðinni talist standast að menn grípi inn í hlutina afturvirkt til hvers eru menn að rekja þetta í greinargerðinni segir með leyfi forseta

þetta var nefnt sérstaklega til réttlætingar á því að það væri hægt að grípa inn í og láta lög gilda afturvirkt svo segir á öðrum stað í greinargerðinni með leyfi forseta þá er hætt við því að réttlætiskennd almennings verði misboðið og greiðsluvilji einstaklinga þverri ef fjárhagsleg staða heimila verður látin ráðast að stórum hluta af tilviljunarkenndu orðalagi í samningum sem einstaklingar höfðu ekki forsendur til þess að meta á sjálfstæðan hátt því er hætt við að það ójafnræði sem myndast þegar einn aðili fær gengistryggingu dæmda ólöglega en annar stendur uppi með lögmætan lánssamning dragi úr greiðsluvilja þeirra síðarnefndu af þeim sökum er sanngjarnt sem og mikilvægt fyrir fjármálastöðugleika að jafnræðis sé gætt í meðferð sams konar og eðlislíkra neytendalána hvað er verið að segja hér það er verið að segja að jafnvel þótt einhver eigi betri rétt sé það ósanngjarnt og það geti dregið úr greiðsluvilja hinna að leyfa honum að njóta þess það er beinlínis sagt hérna í greinargerðinni mér finnst menn skauta býsna hratt fram hjá rökstuðningi sem var notaður hér á sínum tíma þegar menn segja nú að á engan hátt var meiningin að taka af fólki betri rétt og hvað segir dómur hæstaréttar okkur hann segir okkur það að það eru þá til einstaklingar sem töldu sig eiga betri rétt en reynt var að tryggja þeim með lögunum sem sett voru hér haustið tvö þúsund og tíu og hæstiréttur hefur staðfest að svo sé í hverju liggur þessi betri réttur hann liggur í ákvæðum stjórnarskrárinnar og það er alvarlegt mál að menn skyldu hafa sett lög sem ekki standast þá stjórnarskrána um þetta atriði ég er ekki með þessu að segja að lögin í heild sinni séu andstæð stjórnarskránni en um þetta atriði standast þau ekki mér finnst að menn eigi að vera menn til þess að viðurkenna að tilraunin hafi mistekist stjórnarandstaðan á sínum tíma varaði við því að flýta sér eins og gert var málið var tekið og keyrt hér í gegnum þingið í miklu hraði og við í þingflokki sjálfstæðisflokksins sátum hjá meðal annars vegna þess að við töldum þetta álitamál ekki leitt til lykta við vildum ekki standa

þetta var mikilvægt mál til þess að afgreiða vissulega en menn flýttu sér um of ég vil líka vara við því í umræðu um þessi mál að málið sé nálgast þannig að einhver sé að tapa af rétti sínum með því að þessi mál endi svona menn eiga einfaldlega rétt á því að njóta lagalegrar stöðu sinnar

stóra spurningin sem við stöndum frammi fyrir núna þegar við metum áhrif dómsins á fjármálakerfið

voru gerð hrapalleg mistök þegar fjármálakerfinu nýja var komið á fót voru þessi lánasöfn stórlega ofmetin hversu mjög voru þau ofmetin hversu mjög voru verðtryggðu lánin líka ofmetin hvers vegna erum við að tala um tjón og högg fyrir nýja bankakerfið það eru ekki nema nokkur missiri síðan við lögðum þessar eignir allar inn í nýja bankakerfið og við slógum á þessar eignir verðmæti og fengum sérfræðinga til að meta það með okkur

þegar nýja bankakerfinu var komið á fót að meta þessar eignir langt umfram raunverulegt verðmæti og hlusta ekki á ábendingar um að þarna gæti verið um ólögmæt lán að ræða